Hvala za besedo, gospa podpredsednica, razglasitev imetnikov obveznic in delnic pri sanaciji slovenskih bank v letih dva tisoč trinajst in dva tisoč štirinajst je v resnici problem politično-ekonomske suverenosti Republike Slovenije v okviru Evropske unije, politični okvir delovanja Evropske unije se odraža skozi pravno presojo, ali so mnenja Evropske komisije zavezujoč pravni vir za Slovenijo. Evropska komisija je namreč avgusta dva tisoč trinajst sprejela pravila za državno pomoč bank, kjer odgovornost za sanacijo bank ne prevzame niti centralna banka kot zadnji posojilodajalec niti država, temveč prvenstveno lastniki, podrejeni dolgovi morajo namreč biti odpisani ali pa spremenjeni v lastniške deleže, jeseni leta dva tisoč trinajst je to priporočilo postalo del zakona o bančništvu in na ta način smo tudi dobili sporni izbris, tedaj je veljav za priporočilo, danes je to sistem delovanja bančne unije. Bistveno je, da je tako določanje meja državnih pomoči kot tudi potencialnih stečajev zmes nenavadnega političnega intervencionizma, ekonomskega voluntarizma in pravnega nereda. Pri sanaciji bančnega sistema v Sloveniji sta pomembni predvsem dve zadevi; prva, ali je sama Evropska komisija v svojih sporočilih o bančništvu in postopkih glede državnih pomoči prekoračila pristojnosti evropskih pogodb in je torej zahtevala preveč, na napačen način, in drugo, ali sta slovenska politična in monetarna oblast zaradi zagotavljanja stabilnosti bančnega sistema posegli po čezmernih ukrepih in nedopustno posegli v zasebno lastnino. Postopek za oceno ustavnosti se je nanašal na sklep o prenehanju obveznosti bank do svojih komitentov v posebnih okoliščinah in izrednih ukrepih Banke Slovenije. Ta ukrep namreč ne omogoča učinkovitega sodnega varstva zaradi izbrisov in tudi ni pravih možnosti za pritožbe zoper sklepe in ukrepe Banke Slovenije. Ključnega pomena je tukaj pravna država, slovensko ustavno sodišče jo brani v imenu zaščite pravic razlaščenih imetnikov kvalificiranih obveznosti, prav nič nenavadno pa ni, da se vedno znova zapleta na bančnem področju in pravnem neredu, ki spremlja Evropsko unijo monetarno. Odločilno vprašanje je dejansko legitimnost, ekonomska politična in procesna, vsiljenih evropskih rešitev, presoja nadrejenosti pravil, meja pravne in politične odgovornosti za posledice določenih odločitev Evropske komisije in evropske centralne Evropska unija namreč ni država, Slovenija pa je, zato ustavno sodišče slovensko ustavno sodišče je po logiki stvari njena zadnja obrambna črta, v primeru sanacije bančne krize je kajpada pomembna usoda izbrisanih, toda ključna je obramba ekonomske suverenosti države, temeljnih postulatov tržne ekonomije, kakršni sta denimo lastnina in obligacijska razmerja. Uzakonitev postopka sodnega varstva za nekdanje imetnike kvalificiranih obveznosti bank je temeljni namen zakonskega predloga. Zagotovitev popolnega vpogleda v listine v zvezi z izbrisom se nanaša predvsem na ocene vrednosti sredstev bank, na rezultate pregleda kakovosti sredstev in na rezultate testiranj odpornosti na makroekonomske šoke za vsako banko posebej, na podlagi opravljenih vpogledov je zagotovljen zadosten čas za pripravo tožbenega zahtevka. Zakon ima vsega skupaj štiriintrideset členov, samo na pet členov ni bilo vloženega nobenega amandmaja v drugi obravnavi predloga zakona. Po dveh obravnavah na seji odbora za finance sem prepričan, da bomo tudi v prihodnje pri obravnavi tega zakonskega predloga soočeni z različnimi alternativami, zlasti na naslednjih pomembnih področjih, ki jih zakon pokriva: uporaba pravil pravnega postopka v gospodarskih sporih, drugo področje, določitev izključne pristojnosti okrožnega sodišča v Mariboru, tretje, zelo pomembno torišče, kjer se deležniki razlikujejo, je vzpostavitev virtualne podatkovne sobe podatkov, ki bodo v njej objavljeni, in predvsem dostopa in načina do podatkov v virtualni podatkovni sobi, mislim, da zdaj lahko rečem, da ne bomo mogli poenotiti stališč glede modalitet in rokov za vložitev tožb zoper Banko Slovenije, prav tako bo predmet spora ureditev določanja sodne takse, tudi ureditev skupine izvedencev, in tista dva segmenta, ki sta po moji osebni sodbi najpomembnejša, financiranje izplačila morebitnih odškodnin in pa obrestna mera zamudnih obresti, po kateri se obrestuje višina ugotovljene škode. Gospe in gospodje, pri odločanju o tako pomembnem zakonodajnem oziroma zakonskem gradivu ne smemo biti preračunljivi, ampak moramo iskati predvsem pravilno izbiro, izvedba posamezne alternative vedno pomeni določeno tveganje, ki je sestavljeno iz obsega možnih posledic, ki jih prinese odločitev, tako nastopi točka, ko imamo izoblikovano mnenje o alternativah in se znajdemo pred njihovo izbiro oziroma odločitvijo, od tu dalje prevzemamo odgovornost nosilci odločanja, se pravi, poslanke in poslanci državnega zbora. Nemalokrat se zgodi, da sprejemanje odločitve pomeni zavezo k akciji, ki je do določene mere tudi tvegana, nikoli pa ne moremo vedeti, katera odločitev je prava oziroma pravilna, če bi to želeli preveriti, bi morali vse alternative istočasno preizkusiti, kar pa nikakor ni mogoče, zatorej je absolutna pravilnost odločitve le teoretični koncept. Bistveno je, da logika in jezik monetarne ekonomije ne smeta pri tem odločanju izpodriniti politike, politika pa ne sme izpodriniti prava, tega gordijskega vozla tudi ustavno sodišče ni presekalo. Zagata, s katero smo soočeni, je posledica nedorečenega prenosa suverenosti med državo in Evropsko unijo. Evropska unija je nastala kot odgovor na tveganje vojn in kriz, toda danes je sama največje tveganje za njene članice, in prav slovenski izbris podrejencev je dokaz, kako nevarno smo zgrešili v oceni, kaj je in kaj zmore Evropska unija, zato je odgovornost slovenske politike nesporna in zato je naš imperativ omogočiti zakon v potrditev s sprejemom na seji državnega zbora. V nadaljnjih presojah, ki se jim ne bo mogel, ne bo mogoče izogniti in so tudi že gromoglasno napovedovane, pa se bo videlo, v kolikšni meri so izbrane alternative locirane med sprejemljivostjo in izvedljivostjo. Hvala lepa.